V každém případě nyní jednáme o fosfátu v mraženém mase, protože část poslanců je chce prostě zakázat.

Domnívám se, že Komise správně reaguje na současnou praxi a nařízením zajišťuje větší transparentnost a jistotu spotřebitelům i výrobcům.

Pokud by se prokázala závadnost v budoucnu, je možné samozřejmě s tímto limitem dále pracovat.

Výrobci se snaží zlepšit tuto kvalitu a sami dobrovolně snižují obsah těchto látek.

Samozřejmě tedy souhlasím s tím, abychom byli velmi obezřetní, a proto také Komise povoluje pouze minimální množství fosfátu. Naše role je v tomto tedy jasná a opatření Komise jde tímto směrem, proto její návrh regulace podporuji.